Summitul de la Lisabona a trasat o nouă perspectivă asupra strategiei de securitate a Alianței. Practic, au fost îndeplinite cele trei obiective majore adoptarea noului concept strategic, formularea unei noi abordări privind Afganistanul, dar și relansarea raporturilor cu Federația Rusă. Consider că cel mai important rezultat a fost integrarea scutului antirachetă în noul concept strategic. România a promovat amplasarea scutului începând cu summitul de la București din anul 2008. Asta demonstrează că țara mea a avut o viziune corectă și va contribui semnificativ la implementarea sistemului de apărare. Totodată, România a susținut politica ușilor deschise, orientată mai ales spre consolidarea relațiilor NATO cu Georgia și Ucraina. Salut de asemenea faptul că NATO a reafirmat importanța strategică a regiunii Mării Negre, având în vedere riscurile de securitate care domină această zonă. Ele constau mai ales în existența conflictelor înghețate din Transnistria și Georgia. În acest sens, consider necesară menținerea unității Alianței în mesajele adresate Rusiei. Federația Rusă trebuie să probeze în fapte declarațiile de bune intenții, având o responsabilitate consistentă la frontiera de est a României și a NATO.